A my tyle o tej reindustrializacji mówimy, ponieważ cyfrowa rewolucja zmienia układ sił. Daje przewagę gospodarkom o dużych zasobach kadry inżynieryjnej, informatycznej, natomiast znaczenie niskich kosztów pracy będzie maleć, więc Europa ma szansę na odzyskanie sporej części produkcji z tanich rynków azjatyckich. Nie powinniśmy jednak zapominać o zróżnicowaniu wewnątrz Europy. I rewolucja cyfrowa jest też szansą na zmniejszenie różnic między poszczególnymi częściami Europy. Tylko trzeba tę szansę umieć wykorzystać, gdyż w przeciwnym wypadku istniejące nierówności raczej pogłębią się.

Pan Bütikofer mówił o nowej rewolucji przemysłowej